Ne confruntăm cu grupări teroriste internaționale bine finanțate, bine organizate și hotărâte să facă rău până la extrem.

Europa are nevoie mai mult decât oricând să fie unită și să folosească orice mijloc împotriva terorii jihadiste. Asta nu înseamnă să încălcăm drepturile omului, ci, dimpotrivă, să ni le păstrăm împotriva celor care vor să le distrugă. Directiva privind transmiterea de către companiile aeriene a datelor pasagerilor prevede că aceste companii trebuie să transmită numele, numărul biletului sau metoda de plată pentru pasagerii care intră în Uniunea Europeană sau ies. Și e vorba inclusiv de cetățenii europeni. Asta pentru că este necesar ca urgent să identificăm cetățenii europeni care se duc să lupte alături de jihadiști. Nu spune nimeni că această lege este un glonț de argint care va reuși singur să pună capăt terorismului în Europa, însă, împreună cu alte măsuri, trebuie să